Wir werden die Ziele, ob verbindlich oder nicht und ich bin für verbindliche Ziele nicht erreichen, wenn wir nicht gerade die Länder, die Regionen, die Gemeinden ansprechen und bei dem ansetzen, was getan werden kann.